Neben dem Klimaschutz ist die Kreislaufwirtschaft der zweite wichtige Pfeiler für eine nachhaltige Entwicklung auf diesem Planeten Erde. Mit dem Kreislaufwirtschaftspaket kommen wir ein gutes Stück voran, aber vom Ziel sind wir noch weit entfernt.

Es geht nicht um Abfälle, sondern um Rohstoffe und Wertstoffe, die man wiederverwenden und verwerten kann. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur getrennt sammeln, dass wir nicht nur recyceln, sondern dass wir auch den Markt für Sekundärrohstoffe schaffen, damit diese Dinge wirklich in den Kreislauf kommen. Ich sehe, dass wir hier hart gearbeitet haben, vor allen Dingen die Berichterstatterin. Der Aktionsplan der Kommission war nicht so ehrgeizig, und da erhoffe ich mir bei der Plastik Strategie doch einen schnelleren Gang. Wir müssen vor allen Dingen Plastik auch vermeiden, und die Plastiksteuer sollte auch kein Tabu sein.